Überall in Europa versuchen wir, dies dadurch aufzulösen, dass wir gerade benachteiligte Quartiere und die Menschen, die dort leben, an das normale Leben der Reststadt heranführen.

diese dringend notwendige Durchmischung der Bevölkerung in benachteiligten Stadtquartieren.